Gestionarea deșeurilor radioactive și stocarea acestora trebuie să se facă în condiții de maximă siguranță. În acest proces este esențială cooperarea dintre autoritățile europene, naționale, regionale și locale.